Hvala lepa. Zdaj, da bo čisto jasno, nikoli nismo nikogar a priori zavračali. Zdaj, da bi jaz, poznal natančno vaš predlog, moram reči, da ga, da ga ne poznam, kar pa ne pomeni, da, ni prav, da ga, skupaj pregledamo. Midva obadva veva, da je ključno za delovanje vajeništva, tako pri bavarskem kot pri avstrijskem modelu so ključne, tri stvari: zbornice, sindikati pa šole. Če ti trije ne delajo skupaj v neki sinergični, v neki sinergiji, potem, pač to vajeništvo, ne funkcionira. Pomemben je tudi status, torej a je to šolajoči, ali je to delavec, ali je to, karkoli. Vemo tudi, da zaradi, mednarodnopravne zakonodaje, je vprašanje zaščite predvsem mladoletnih, predvsem mladoletnih delavcev, in tako naprej. Tako da, tisto, kar, kar tudi ti modeli poznajo, pa jaz sem še malo gledal tudi še kak drug model izven tega švicarsko-avstrijsko-bavarskega, je na primer tudi, obstajajo tudi davčne spodbude za podjetja, ki izvajajo vajeništvo, a ne, oziroma, lahko rečemo, davčni penali v Združenem kraljestvu za one, ki ne izvajajo vajeništva, ne, nad neko, določeno velikostjo podjetja. Tako da to so te spremembe, ki bi jih, ki jih lahko seveda skupaj pogledamo in potem, in potem gremo v to smer. Hvala.